Ich glaube, Frau Reding hat es schon gesagt, die Diskussion heute hat nochmal das unterstrichen, was der einstimmige Beschluss im LIBE Ausschuss deutlich gemacht hat, dass nämlich die Stärkung der Verfahrensrechte ein gemeinsames fraktions und gewissermaßen grenzüberschreitendes Anliegen ist. Deshalb hoffe ich und bin da sehr zuversichtlich dass wir auch bei der nächsten Maßnahme, beim Recht auf Zugang zu einem Anwalt, gemeinsam eine gute Vorlage von der Kommission bekommen, diese Vorlage noch weiter verbessern und in der Auseinandersetzung mit dem Rat dann wiederum eine sehr gute Richtlinie erreichen können. Hierfür wünsche ich der Berichterstatterin, Frau Antonescu, alles Gute, und ich glaube, sie kann sich auf die Unterstützung hier im Hause verlassen.